Herr Präsident! Obwohl ich sofort nach Bekanntwerden der haltlosen Anschuldigungen von Martin Ehrenhauser gegen mich im April 2011 die Verantwortlichen des Europäischen Parlaments mehrfach schriftlich aufgefordert habe, entsprechende Daten im Parlamentsbereich zu sichern, um den Datenklau privater persönlicher E Mailunterlagen aus dem Büro Ehrenhauser beweisen zu können, ist diese Sicherung offenbar nicht erfolgt.

So betreibt man Beweismittelunterdrückung!

Mir sagt die Parlamentsverwaltung nichts! Was für ein absurdes politisches Spiel wird da gespielt?